Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani gospod državni sekretar, kolegice in kolegi! Z gasilci se politiki radi slikamo, še posebej v času volilne kampanje, tudi morda potem, ko smo izvoljeni, vse obljubljamo, potem pa je tako težko priti do neke majčkene rešitve, ki bi izboljšala položaj, prostovoljnih gasilcev. Prej smo slišali zelo zanimivo predavanje o zgodovini, prostovoljnega gasilstva v enem delu Slovenije, to najbrž vsak izmed nas tudi zna za svoje gasilsko društvo povedati. Tudi jaz bi na dolgo lahko o tem govoril, sam sem delal, ne vem, gasilski muzej, ampak reče se, muzejsko zbirko. Ampak bom začel z enim praktičnim primerom - pohvalil bom občinski odbor Nove Slovenije Črenšovci, seveda, politična organizacija. Mi smo se odločili, da pred eno ali drugo, pred enimi ali drugimi volitvami ne bomo imeli golaža, pijače in tako naprej. Glede na to, da je občinski odbor na lokalnih volitvah prej pred štirimi leti dosegel dober rezultat, zdaj pa še bistveno boljšega, je torej po Zakonu o financiranju političnih strank odbor dobil kar nekaj denarja in se je odločil za eno zelo dobro, humano gesto - verjamem, da nas boste, da nam boste sledili, da nas boste ponavljali -, odločili smo se, da bomo izdatno sofinancirali nabavo AED-jev. Kaj je AED - avtomatični avtomatski eksterni defibrilator. Nabavili smo jih ena, dva, tri, štiri. Kar štiri. Dali smo v nobenem primeru manj kot petsto evrov. Da ne bom hvalil samo tega svojega občinskega odbora Nove Slovenije Črenšovci, moram pohvaliti tudi Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je, prvič, AED umestila oziroma dala na seznam tipizirane gasilske opreme, ker gasilci rešujemo premoženje in življenja - a je tako? - in je to prav. In je, kolikor vem, ko so pač društva dala svoje vloge, je tudi uprava nekaj sofinancirala za nabavo AED-jev v naših, prostovoljnih društvih. Zakaj je to pomembno? Ko sem jaz leta dva tisoč petnajst, šestnajst gledal zemljevid AED bazo Slovenije, sem se zgrozil, da je taka, taka, redko ste našli v Prekmurju AED; zdaj je teh, hvala bogu, že že kar nekaj. Verjamem, da se strinjate, da so tudi prekmurska srca ravno tako pomembna kot ljubljanska. Torej en praktični primer, kako lahko tudi politika, politična stranka na zelo konkreten način, pomaga, pri reševanju življenja in pri reševanju premoženja oziroma prostovoljnemu gasilstvu. Mi bomo morali - ampak to je pri nas očitno v tej hiši teče zelo počasi - da bi določene sisteme prilagodili družbenim, spremembam ali, če hočete, v primeru gasilstva podnebnim spremembam. Danes gasilec mora znati bistveno več kot takrat tisti gasilec, ki je moji vasi leta devetnajststo štiriindvajset ustanavljal prostovoljno gasilsko četo. Takrat so bile slamnate hiše in je bilo treba znati pogasiti takšen požar. Danes imamo sončne elektrarne, imamo izredno izjemno zahtevne sisteme, snovi in tako dalje. In mora biti gasilec izjemno, izjemno izobražen. In, ta zakon, ki ga imamo zdaj na mizi, je pa res vreden, da gre v drugo branje in, če ga je potrebno - pravite, da je nomotehnično problematičen in tako naprej -, ja, dajmo ga potem popraviti v drugem branju. Ne bi vas želel spravljati v slabo voljo in spomniti na, recimo, Zakon o revidiranju. Kakšnega je vlada poslala v državni zbor! Obstoječi - takrat še obstoječi - je imel sto šestinsedemdeset členov, novih členov je bilo sto enajst, pa še potem v drugem branju vsak četrti amandmiran. Vem, da je nekaterim koalicijskih poslancem bilo nerodno, ne. Tako da - v stališču smo seveda povedali, da mi ta zakon podpiramo. In, dajmo potem res nekaj konkretnega enkrat, narediti tudi za gasilce operativce, za prostovoljstvo, za prostovoljne gasilce v tej državi - in, ne samo da so nas polna usta, ko pa je dejansko treba narediti nekaj konkretnega in to praktično - praktično ne stane nič. Ne. Tako da, - jaz le apeliram in verjamem, da bo - ja, res je, v takem času smo, da smo morda majčkeno bolj, mehkih src. Da bi pa le ta zakon spustili v drugo branje in potem po novem letu ga, izboljšali. Če je volja, to naredimo z lahkoto. Hvala lepa.